Spoštovani predsednik državnega zbora, poslanke, poslanci! Trg poštnih storitev je liberaliziran. Izvajanje univerzalne poštne storitve urejata Zakon o poštnih storitvah in splošni akt o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve. Skladno s predpisi se postopek za zaprtje pošte vedno začne na zahtevo Pošte Slovenije, nikdar po uradni dolžnosti. Pristojnost države je omejena na ugotavljanje, ali bo v primeru zaprtja še zagotovljeno najmanjše predpisano število kontaktnih točk. Kontaktne točke so lahko organizirane kot pošta, kot pogodbena pošta ali posebna organizacijska oblika, točka, točka za stike. Za dokončno zaprtje kontaktne točke se izvede upravni postopek. Zakonsko je predpisana spodnja meja poštnega omrežja, kumulativno morata biti izpolnjena dva pogoja. V vsaki občini na ozemlju Republike Slovenije mora biti najmanj ena kontaktna točka, ki je organizirana kot pošta ali pogodbena pošta. Za petindevetdeset procentov prebivalcev Republike Slovenije pa zračna razdalja do najbližje pošte ali pogodbene pošti ne sme presegati štiri pa pol kilometra. V primeru izpolnjenih pogojev, so pravi, tudi dodatne analize, ki vsebuje natančno analizo razumnih potreb uporabnikov poštnih storitev, ki jih zahteva, zahtevana pošta pokriva. Razlogi za zaprtje morajo biti natančno utemeljeni in obrazloženi. Enako tudi način izvajanja univerzalne poštne storitve v predpisani kakovosti po zaprtju. Vse to v izogib, da se predpisana kakovost univerzalne poštne storitve po zaprtju kontaktne točke na območju ne bi poslabšala. V zadnjih letih so se potrebe uporabnikov poštnih storitev zelo spremenile zaradi elektronske substitucije. Zaradi močnega upada klasičnih poštnih storitev je velik izziv vseh izvajalcev univerzalne poštne storitve prilaganje omrežja spremenjenim potrebam uporabnikov. Pri tem je treba opozoriti, da je gostota poštnega omrežja v Sloveniji nadpovprečno visoka. Pošta Slovenije je formalno zavezana vzpostaviti komunikacijo z lokalno skupnostjo in si prizadevati poiskati rešitev, ki bi v največji meri upoštevala razumne potrebe uporabnikov poštnih storitev v lokalnem okolju. Obenem pa bi Pošti Slovenije omogočala finančno vzdržno izvajanje univerzalne poštne storitve. V skladu s vsemi opisanimi je bil izveden tudi postopek primerov prilagajanja zaprtja, predlaganega zaprtja kontaktne točke Rečica ob Savinji. Pošta Rečica ob Savinji je samo dva kilometra oddaljena od pošte Nazarje, ki je dostavna pošta za njeno območje. V bližini pošti Rečica se nahajajo še druge pošte, Mozirje, Ljubno ob Savinji, Gornji Grad in pogodbena pošta Šmartno ob Dreti. Že leta dva tisoč petnajst je bila pošta Rečica ob Savinji predvidena za preoblikovanje v pogodbeno pošto, vendar se ni našlo za to primernega pogodbenega partnerja. Zaradi nenehnega nadaljnjega upadanja storitev je bil v letu osemnajst pripravljen načrt za preoblikovanje v premično pošto. Lokalna skupnost oziroma občina je bila vseskozi seznanjena za namero o preoblikovanju. V decembru dva tisoč osemnajst je bilo dogovorjeno, da se preoblikovanje prestavi na drugo polovico leta dva tisoč devetnajst. Iskanje primernega pogodbenega partnerja se še nadaljuje. In v kolikor se ne bo našlo ustreznega ponudnika, je predvideno preoblikovanje v premično pošto. To bi pomenilo zagotavljanje osnovnih poštnih storitev v sklopu upravljanja, dostave na terenu. Gre za prijaznejšo obliko poslovanja, predvsem za manj mobilne uporabnike, saj je mogoče po telefonu naročiti obisk pismonoše na dom. Poudarjam, da bomo še naprej namenjali posebno skrb zadovoljevanju razumnih potreb uporabnikov poštnih storitev in zagotavljanju kakovos- ti univerzalne poštne storitve. Uporabnikom poštnih storitev bo zagotovljena tudi kvalitetna univerzalna poštna storitev, kot je predpisana z zakonom in splošnimi akti. Hvala.